Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Erstens, es ist ein richtiges und wichtiges Projekt, Energieeffizienz zu realisieren, mehr Energie zu sparen. Es ist richtig, dass wir da auf Methoden setzen, die wir in anderen Bereichen bedauerlicherweise nicht einsetzen, nämlich durch Etikettierung dem Verbraucher zu helfen, sich für energieeffizientere Produkte zu entscheiden, und gleichzeitig den Wettbewerb um effizientere Geräte anzukurbeln. Das ist eine kluge, eine richtige Entscheidung!

Es ist auch überhaupt nicht notwendig! Wir können darauf verzichten, die Hinweise auf dem Etikett reichen.